Dass wir bei dem Thema als EVP einen eigenen Text vorgelegt haben, ist der Tatsache geschuldet, dass wir die Migrationsproblematik in Amerika ebenfalls sehen, aber eine differenziertere Betrachtung anstellen als andere Fraktionen des Hauses.

das detaillierte und vertrauensvolle Gespräch mit unseren amerikanischen Freunden geführt werden. Wir sind uns in der EU und in den Mitgliedstaaten beim Umgang mit der Migration selbst nicht einig und sind nicht frei von Fehlern. Es steht uns daher nicht gut an, zu Beginn dieses neuen Parlaments bereits unseren engsten internationalen Partner in dieser Form zu kritisieren.